Pane předsedající, já jsem velmi rád, že ta debata jasně ukázala, že zde máme dominantně většinový a jasný názor na to, že okupace Krymu je nezákonný akt, že porušuje mezinárodní právo, že Rusko dále pokračuje ve svých protizákonných aktivitách svými vojenskými provokacemi, zvláště v Azovském moři. Jsem také velmi rád, že někteří z nás připomněli velmi těžkou situaci různých menšin na samotném Krymu. Ta situace je tam velmi neutěšená, jedná se o okupované území a už to tady několikrát padlo, zvláště Krymští Tataři jsou velmi výrazně diskriminováni. Je tam vedena tvrdá represe vůči politickým oponentům, vůči bojovníkům za lidská práva, vůči nezávislým novinářům. To znamená, to je také aspekt, který je třeba zmiňovat, nejen porušování mezinárodního práva, ale samotné chování Ruska vůči obyvatelům Krymu, kteří si zachovali určitou loajalitu vůči Ukrajině anebo chtějí žít si autonomním životem nezávisle na ruském modelu. Je tedy dobře, že dneska si to výročí připomínáme, a je jasné, že sankce vůči Rusku nemohou být zrušeny.